virðulegi forseti það er eiginlega ekki ofsögum sagt

hafa ítrekað verið svikin þetta er svona að sjá þessa fjárfestingaráætlun og orðskrúðið sem henni fylgir þá segja að þetta sé svona gömlu lögin sungin og leikin ef við horfum á það að í mars tvö þúsund og níu setti þessi ríkisstjórn fram svokallaða hundrað daga áætlun í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins þar átti að skapa um fjögur þúsund störf á skömmum tíma fjögur þúsund störf til að bregðast við atvinnuleysinu þar af tólf hundruð í byggingariðnaði í samstarfsyfirlýsingu flokkanna þegar þessi ríkisstjórn var mynduð var sami tónn sleginn meginverkefni ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum verður að draga úr atvinnuleysinu með markvissum aðgerðum útrýma langtímaatvinnuleysi skapa traustari grundvöll fyrir íslenskt atvinnulíf til framtíðar nú þegar hefur ríkisstjórnin ráðist í brýnar aðgerðir til að sporna við atvinnuleysinu sem skilar sex þúsund ársverkum á næstu mánuðum þetta var sagt í maí tvö þúsund og níu þann tuttugasta og fimmta júní tvö þúsund og níu var gerður stöðugleikasáttmáli við aðila vinnumarkaðarins boðuð ný sókn í atvinnumálum og þúsundir starfa áttu að skapast um fjórtán þúsund störf á þremur árum fjárfestingarverkefnin áttu að nema á þessum tíma allt undir þúsund milljarða tvö hundruð áttatíu til þrjú hundruð áttatíu milljarða á ári það átti að ná verðbólgu niður fyrir tvö og hálft prósent fyrir árslok tvö þúsund og tíu blekið var ekki þornað á þessum pappírum fyrr en aðilar vinnumarkaðarins voru farnir að gera alvarlegar athugasemdir við vitum öll um afdrif stöðugleikasáttmálans sem hefur orðið til þess að það er algert vantraust yfirlýst algert vantraust bæði af hálfu así og samtaka atvinnulífsins sem segjast ekki hafa neitt frumkvæði að frekara samstarfi við ríkisstjórnina á þessum vettvangi við getum minnst á fundi ríkisstjórnarinnar í landshlutum sennilega er þekktasti fundurinn með þeim á suðurnesjum þar sem voru nefnd í ræðum að ætti að skapa sjö þúsund störf þrjú hundruð til fjögur hundruð milljarða fjárfestingu eitt starf er gantast er með á suðurnesjum við eitthvert herminjasafn hefur litið dagsins ljós kjarasamningar í maí tvö þúsund og ellefu ríkið ætlar að ráðast í fjölda verklegra framkvæmda á árinu tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf sjáum við eitthvað til þessa framundan er á næstu árum verkefni sem skapa munu sjö þúsund til viðbótar koma framkvæmdir í orkugeiranum og tengdum fjárfestingum þar sem líklega er um sambærilegan fjölda nýrra starfa að ræða nú sjáum við kosningaplagg samfylkingarinnar sem tekur til næsta kjörtímabils þar er loforðalistinn álíka þéttur og sápukúlur nýjar áherslur nú er ekki minnst á orkufrekan iðnað eins og var gert áðan ríkisstjórnin hefur gefist upp það er ekki minnst á orkufrekan iðnað vegna þess að staðan í rammaáætlun er svo viðkvæm innan þessarar ríkisstjórnar en hún mun ekki koma því verkefni áfram hún er búin að gefast upp þá getum við litið til þess hvaða umsagnir við erum að fá um niðurstöðu þessarar ríkisstjórnar í rammaáætlun sem hún ætlar að leggja fyrir þingið gamma segir að þetta muni kosta okkur um tvö hundruð sjötíu milljarða í fjárfestingum á næstu þremur árum fimm þúsund störf árlega fyrir utan afleidd störf sem ef reikniformúlu ríkisstjórnarinnar að lokum mun þýða svona þrettán til fjórtán þúsund störf

vinnumarkaðarins við höfum fengið til dæmis así á fund atvinnuveganefndar í morgun þeir hafa miklar áhyggjur af þessu og alvarlegar athugasemdir og telja þetta brot á því sem við þá hefur verið rætt fram að þessu það er ekkert öðruvísi af hverju hafa þeir áhyggjur þeir hafa áhyggjur af afkomu almennings sem reyndar ákveðnir fulltrúar náttúruverndarsamtaka hafa sagt á fundi nefndarinnar út af þessu sama máli að það þurfi ekki að bæta lífsgæði á íslandi þau séu næg fyrir tækifærin liggja þarna á sama tíma og ríkisstjórnin ætlar að draga úr fjárfestingum í sjávarútvegi með því að taka peninga þaðan þá á að fara að leggja áherslu á þessi verkefni á meðan við ætlum að veikja höfuðatvinnugreinar landsmanna sem er orkufrekur iðnaður og sjávarútvegur þá getum við farið í það sem maður gæti haldið að væru verkefni til að fara í á góðæristímum í stað þess að efla þessa grunnatvinnuvegi og skapa þessi verðmæti og störf þar þá ætlum við að fara í grænar fjárfestingar grænan fjárfestingarsjóð grænkun fyrirtækja fyrir eins og hálfan milljarð vistvæn innkaup olíuskipti í skipum þetta er allt gott og blessað þetta er fjöldi góðra verkefna í þessari áætlun en áherslurnar eru einfaldlega rangar það er mikil forræðishyggja sem í þessu felst atvinnulífið er lamað en það er ríkið sem virðist vera upphaf og endir alls

er gagnvart þjóðinni og atvinnulífinu forkastanleg í þessum efnum við vitum hvað atvinnuleysið er að kosta okkur sennilega um þrjú hundruð milljarða upplausn fjölskyldna hér er verið að halda flugeldasýningu virðulegi forseti sem hefur mikil skammtímaáhrif það er gaman meðan á henni stendur hún tekur fljótt af en það verður því miður jafnkalt og jafndimmt þegar heim verður komið